Deshalb will ich klar sagen Ich habe Bedenken gegen manche Formulierungen, etwa was die Fragerechte der einzelnen Parlamentarier betrifft oder auch die Gefahr einer Kumpanei zwischen Kommission und Parlament, wenn die Kommission in der Konferenz der Präsidenten sitzt, wenn es um die Tagesordnung geht. Deshalb fordere ich, bei der endgültigen Aushandlung des Textes noch einmal Korrekturen vorzunehmen. Es wurde mit Recht gesagt Das Parlament hat mehr Macht. Es braucht eine enge Partnerschaft mit der Kommission, aber keine Kumpanei.